Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir alle wissen, dass das Vertrauen in den Finanzmarkt im Bereich der Kleinanleger vor einigen Jahren massiv zurückgegangen ist und sich bis heute nicht erholt hat. Mit der morgigen Abstimmung legt das Europäische Parlament ein klares Bekenntnis für mehr Verbraucherschutz und Verbraucherinformation ab. Mit dieser Verordnung und den Vorschlägen des Europäischen Parlaments fördern wir die Transparenz in diesem Bereich, erhöhen wir die Information potenzieller Kleinanleger und damit in weiterer Folge die Bereitschaft, wieder zu investieren, und stärken das Vertrauen in den Finanzmarkt.

Daher verstehe ich meinen Vorredner. Wir sagen, wir sind gegen eine Überladung der Informationsblätter mit unzähligen, kaum mehr überschaubaren Informationen.

Nur so ist eine optimale Verbraucherinformation und größtmöglicher Anlegerschutz zu garantieren.